Wir wissen alle Ohne sie ist alles nichts.

Aber dennoch hat Gesundheit auch sehr viel mit Wirtschaft zu tun. Bei Verlust der Gesundheit kann der Mensch weniger oder gar nichts mehr erwirtschaften. Auf der anderen Seite bringt der Erhalt der Gesundheit mit den notwendigen Maßnahmen wieder den wirtschaftlichen Erfolg auch durch die Schaffung von Arbeitsplätzen im Gesundheitssektor. Die Gesundheitssysteme und die notwendige Versorgung sind in der gesamten Europäischen Union in allen Mitgliedstaaten gesichert. Das ist ein hoch zu schätzender Wert für die soziale Sicherheit. Da lassen die Mitgliedstaaten sich auch nicht gerne hineinreden.

Diesen erreichen wir viel besser und effektiver in guter europäischer Zusammenarbeit.

Sie hat wichtige Aspekte aufgegriffen und auch vertieft.

Ältere Menschen haben einen höheren Bedarf an Maßnahmen zur Gesunderhaltung, sie haben mit mehr altersbedingten Krankheiten zu kämpfen, und sie brauchen eben oft intensive Betreuung und Pflege. Die Veränderungen in der Gesellschaft bringen auch Veränderungen bei den Krankheiten mit sich. Die Europäer haben heute mit viel mehr chronischen Krankheiten zu kämpfen. Veränderte Lebensbedingungen und Lebensumstände haben Einfluss auf das körperliche Wohlbefinden. Die Verhandlungen mit Rat und Kommission waren langwierig. Das Ergebnis kann sich aber sehen lassen.